A helyzet azonban továbbra is rendkívül törékeny. A hatalmasra nőtt államháztartási hiányok, a tagállamok eladósodottságának kezelése rendkívül fegyelmezett költségvetési politikát, takarékosságot követel meg mindenhol.

Nagy kihívás, hogy a megszorítások ne hozzák reménytelen helyzetbe a szegényeket, a rászorulókat.

Nagyon jó, hogy Barroso úr és Olli Rehn úr figyelmeztették azokat is, akik a valós helyzetet meghamisítva görög államcsődöt vizionáltak és a tűzzel játszottak. Ezért elengedhetetlen, hogy a tagállami költségvetési terveket a Bizottság előzetesen ellenőrizze.

Érdemi lépések szükségesek a valódi gazdasági unió létrehozására is. Ez egyrészt a tagállamok gazdaságpolitikájának sokkal hatékonyabb összehangolását jelenti. Csak a közösségi megoldások vezethetnek ki az Unió válságából, a nemzeti egoizmus, a befelé fordulás csak tovább mélyíti a problémákat.